Monsieur le Président, effectivement, j'avais fait un rappel au règlement et il intervient au milieu de cette discussion. Je suis inquiet d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés hier lors de l'élection du bureau de la délégation Cariforum.

Elle est candidate à la première vice présidence selon cette règle d'Hondt, même si elle n'est pas respectée, et rien ne doit pouvoir l'empêcher de se présenter. Après les propos parfois un peu inquiétants qui avaient été tenus concernant un cordon sanitaire devant nous empêcher d'accéder à des postes, ce retournement, qui ne respecte pas une décision prise en assemblée plénière, est il une volonté d'écarter systématiquement les membres du groupe Identité et Démocratie, ou s'agit il d'une erreur? Si c'est le cas, j'espère qu'elle sera bientôt réparée.